Dieses Entlastungsverfahren kommt gerade noch rechtzeitig, damit der Parlamentspräsident den Wählerinnen und Wählern zeigen kann, wie er es mit der Demokratie und mit den Rechten in diesem Haus hält. Er sagt ja immer, er kämpft für die Rechte dieses Parlaments. Ich konnte das bis jetzt noch nicht feststellen. Ich kann nur sagen, dass er die Rechte dieses Haushaltskontrollausschusses so beschnitten hat wie noch nie jemand vor ihm und hoffentlich auch nie jemand nach ihm. Die Geschäftsordnung wird als Ermächtigung zur Zensur genutzt!

2012. Und natürlich bezieht sich diese Ziffer auf das Jahr 2012, weil sowohl der Fall Dalli als auch die beiden abgesagten Anhörungen im Jahr 2012 stattgefunden haben. Und es war natürlich der Präsident, der der Konferenz der Präsidenten vorgeschlagen hat, diese Anhörungen abzusagen. Daher kann ich nur sagen Den Schuh muss er sich anziehen. Vielleicht hat er ja ein Problem damit, dass er wirklich die falschen Berater hat. Ich glaube, dass wir uns sehr ernsthaft und übrigens noch lange Zeit, wenn er schon nicht mehr Parlamentspräsident, sondern einfacher Abgeordneter ist, mit den Folgen seiner Präsidentschaft werden auseinandersetzen müssen. Keine Sorge, es bleibt noch genug Material für das Jahr 2013 und für das Jahr 2014! Ich kritisiere auch die politischen Benennungen. Ich kritisiere vor allem, dass die Verfahren zur Benennung von Beamten und zur Benennung von Karrieren außer Kraft gesetzt werden, eben weil von Anfang feststeht, wer diese Jobs bekommen soll.

Ich rate dem Parlamentspräsidenten, das zu tun, was heute sieben Kommissare getan haben, dass sie nämlich ihr Amt niederlegen, weil sie für eine andere Institution kandidieren.